Voorzitter, de meerderheid van het Europees Parlement heeft een nog absurder en duurder meerjarig financieel kader voor ogen dan de Commissie eerder heeft voorgesteld. Nederland wordt daarnaast ook nog eens de jaarlijkse korting van ruim 1 miljard euro door de neus geboord. De door de Commissie ingediende begroting stuitte ons al tegen de borst, maar de voorgestelde amendementen maken het nog veel erger. De begroting zou zogenaamd veel te weinig geld bevatten om alle denkbare problemen in Europa en de wereld op te lossen. Maar dat is ook helemaal de taak van de Unie niet! Wat ooit begon als economische samenwerking is uitgegroeid tot een veelkoppig monster dat zich overal mee bemoeit, dit ten koste van de individuele staten die vaak heel goed zelf in staat zijn om hun eigen problemen op te lossen. Daar zijn Brusselse bureaucraten echt niet voor nodig. Ik roep het Parlement op om te stoppen met de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN, te stoppen met het nastreven van een inclusief Europa, te stoppen met de obsessie voor genderneutraliteit, te stoppen met de klimaathysterie, te stoppen met de islamisering van Europa en te stoppen met het knuffelen van niet westerse immigranten.

Nederland betaalt al vele jaren miljarden euro's meer dan we ontvangen. Dat überhaupt in overweging wordt genomen om de jaarlijkse korting te schrappen is bespottelijk en onaanvaardbaar. Dit is hét moment om pas op de plaats te maken en de begroting flink naar beneden bij te stellen. Het mislukte EU project heeft al decennialang veel te veel gekost.